Wir freuen uns sehr, dass die Schweden heute zu den besten Europäern gehören! Sie haben Ihr Programm vorgestellt sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert!

Sie haben ja keine Opt out Klausel wie z.

Großbritannien und Dänemark, und Sie erfüllen die Bedingungen jetzt. Haben Sie in Ihrer Ratspräsidentschaft den Mut, Europa weiter zu stabilisieren und Mitglied der Eurozone zu werden! Herr Ministerpräsident, ich halte Ihre Schwerpunkte mit der Klimapolitik, der Ostseestrategie für richtig gesetzt, aber was Ihr Programm angeht, wie es schriftlich vorgelegt wurde, habe ich die Bitte Kümmern Sie sich noch mehr als vorgesehen um die Bewältigung der Finanzmarktkrise! Alle anderen Projekte werden keine Chance haben, wenn die Finanzmarkt und Wirtschaftskrise nicht baldmöglichst gelöst wird. Und dafür brauchen wir klare Regeln. Es genügt nicht, dass die Londoner City jetzt wieder die Richtung bestimmt. Wir brauchen in der sozialen Marktwirtschaft klare Regeln, weil Marktwirtschaft ohne Regeln nicht handlungs und nicht mehrheitsfähig ist. Und deshalb sollten Sie nochmals überprüfen bei allem Wohlwollen für Ihr Programm ob Sie das Thema Bewältigung der Finanzmarktkrise nicht noch höher ansetzen, als Sie es bisher getan haben. Vielen Dank und viel Glück in einer schwierigen Umbruchzeit!